frú forseti mál það sem ég ætla að inna hæstvirtan menntamálaráðherra

en þannig hefur verið nú um nokkurra ára skeið að nemendur á framhaldsskólastigi sem vilja stunda nám í tónlistarskólum eru raunverulega bundnir átthagafjötrum þar sem ríkið hefur vísað tónlistarnáminu alfarið yfir á sveitarfélögin en sveitarfélögin hafa síðan til að gæta hvert að hagsmunum sinna þegna takmarkað mjög möguleika utansveitarnemenda að tónlistarnámi þetta á við bæði um landsbyggðarfólk sem hefur komið hingað til reykjavíkur til náms þetta á líka við víða úti á landi ég þekki það í mínum heimabæ selfossi þar eru fjölbrautaskólanemendum sem eiga lögheimili utan suðurlands og þar af leiðandi utan umdæmissvæðis tónlistarskóla árnesinga og hefur verið synjað um að sækja nám nema greið full skólagjöld sem eru ekki á færi fólks með venjulegan fjárhag það hafa vissulega verið dæmi þess að heimasveitarfélög hafa fengist til þess að greiða þennan kostnað fyrir nemendur og borga þá beint til tónlistarskólanna en hin dæmin eru mjög mörg og kannski fleiri þar sem sveitarfélögin hafa neitað því og þá einmitt á þeim forsendum að það er ekki samkomulag um þessi mál milli sveitarfélaga og ríkis það hafa verið starfandi nefndir en mér þykir úrræðaleysið í þessum efnum mjög mikið því að öflugt og gott tónlistarnám er okkur afar mikilvægt og sjálfur fylgist ég með því eins og aðrir landsmenn þegar hæstvirtur menntamálaráðherra veitti tónlistarverðlaun á miðjum vetri og var stoltur af þeirri athöfn en stolt okkar yfir tónlistarmönnum verður auðvitað að haldast í hendur við það hvernig við stöndum við bakið á þeirra menntun okkar langfrægustu menn á erlendri grundu eru einmitt tónlistarmenn

er fullkomlega þess verð að henni sé sinnt ekki síður en öðrum menntasviðum og raunar er þessi afstaða ríkisvaldsins afstaða menntamálaráðuneytisins til listnáms því ég hygg að þetta komi líka við annað listnám í landinu hún er að mínu viti forkastanleg en ég kalla eftir því hvað sé að gerast í þessum málum hjá hæstvirtum menntamálaráðherra og hvort ekki sé von á því að hún beiti sér fyrir að þessum átthagafjötrum tónlistarnemenda verði aflétt